Gospa predsednica, torej, zaščita zdravja naših državljanov je ena od najpomembnejših naših nalog in tudi zato je to poročilo toliko bolj pomembno, ker poziva k zagotovitvi neodvisne, objektivne in pregledne ocene pesticidov in seveda njenih učinkov. Spomnimo se samo tega škandala, te sage o glifosatu, ki je v postopku podaljšanja dovoljenja sprožila ogromno razprav o tem, ali je glifosat rakotvoren ali ne.

In ravno zato moramo zagotoviti neodvisne, objektivne ocene, predvsem pa to, da se zagotovi tudi javen dostop do vseh razpoložljivih študij industrije, ker v dvomu, da so študije neodvisne, bo vedno potreben tudi javni nadzor, ker edino na ta način se lahko zagotovi zaupanje.